Săptămâna trecută, dezghețul a cauzat 60 de morți în patru zile. În prezent, situația pare să fi revenit la ceea ce înseamnă, în cazul Nagorno Karabah, normalitatea, adică un fragil acord de încetare a focului stabilit pentru prima dată acum 22 de ani. Din nefericire, în fostul spațiu sovietic, astfel de conflicte înghețate sunt numeroase Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, mai nou estul Ucrainei și toate aceste conflicte nerezolvate au un punct comun interesul Rusiei de a le menține. Pentru Federația Rusă, e vorba de pârghii prin care caută să și controleze vecinii. În cazul Nagorno Karabah, Rusia joacă de altfel pe două fronturi, fiindcă e un aliat asumat al Armeniei, dar, pe de altă parte, vinde regulat arme Azerbaidjanului.